También quería abundar en la situación contradictoria en la que nos encontramos hoy, que, apoyando continuamente el proceso de adhesión de Turquía, porque necesitamos a Turquía en la Unión Europea por muchas razones, nos encontramos hoy en día en una situación contradictoria, puesto que, no hace muchas semanas, el Parlamento Europeo apoyaba y mostraba su satisfacción por los avances realizados en cuanto a la relación entre Turquía y la comunidad kurda y hoy nos encontramos con una situación de sorpresa, con esta situación de prohibición del principal partido kurdo en Turquía, que, desde luego, vuelve otra vez a plantearnos graves interrogantes. En ese sentido, animaría desde luego a este Parlamento y a la Unión Europea, le pediría a la Comisión, que reanudásemos o reavivásemos todavía más los esfuerzos para retomar aquellos ámbitos de la adhesión en donde hemos visto que hay grandes avances, en aspectos relativos, por ejemplo, a la necesidad del consenso entre todos los partidos políticos y que, desde luego, eso conduzca a un llamamiento al Gobierno turco para que se resuelva satisfactoriamente la situación que está viviendo ahora mismo el partido político kurdo, el DTP.